Señora Presidenta, nuestros colegas británicos de la Cámara de los Comunes, haciendo honor a la admirable histórica tradición parlamentaria y democrática de su país, han puesto de relieve las intolerables prácticas del grupo Murdoch.

Pero los aberrantes tentáculos de Murdoch alcanzan otras latitudes. En España tiene en su nómina con sueldo millonario a José María Aznar, ex Presidente del Gobierno, que tanto quiere seguir influyendo en la política española y aun en la europea.